Ich denke, dass der vorliegende Vertragstext, nämlich zwischen der Europäischen Union sowie Peru und Kolumbien, zur Schaffung eines Handelsabkommens einen besonderen Charakter hat. Er hat deshalb einen besonderen Charakter, weil der Handelspolitik hin und wieder vorgeworfen wird, sie setze sich nicht für Nachhaltigkeit ein. Ihr wird vorgeworfen, ausschließlich handelspolitische Ziele zu verfolgen und alles andere hintanzustellen. In den Diskussionen rund um das Handelsabkommen wurde mehrfach die Nichtberücksichtigung des Menschen und Arbeitsrechts sowie des Umweltschutzes kritisiert.

Und zu Recht haben Fragestunden, Aussprachen, Workshops und Hearings stattgefunden, die den Verhandlungsprozess begleitet haben. Ziel war es, ein Abkommen zu schaffen, das beiden Seiten zugute kommt.

Der besondere Charakter des Vertrages lässt sich in Artikel 1 finden, in dem ausdrücklich die Achtung und Wahrung der Grundrechte festgeschrieben ist. Deren Missachtung könnte sogar zu einem Aussetzen des gesamten Abkommens führen. Die Wahrung von Menschen und Arbeitsrechten ist somit in dem Abkommen verankert und damit auch sanktionierbar.

Im Handelsbereich sind die Vorteile klar. Nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch in Peru und Kolumbien wird dieses Abkommen die jeweiligen Wirtschaften antreiben und Arbeitsplätze schaffen.

Euro sollen jährlich durch Zollreduktion generiert werden. Begleitet wird dies von besserem Marktzugang, dem Schutz von geistigem Eigentum und einem effektiveren Streitbeilegungsmechanismus. Vor allem für die europäischen kleinen und mittleren Unternehmen bietet der Schutz des geistigen Eigentums große Vorteile. Über 100 geografische Ursprungsangaben werden ab sofort in den beiden lateinamerikanischen Ländern geschützt. Das sichert europäische Qualitätsprodukte und gibt Konsumentinnen und Konsumenten Sicherheit. Abschließend hoffe ich, dass das Europäische Parlament morgen diesem gut ausbalancierten Abkommen seine Zustimmung geben